Signora Presidente, onorevoli colleghi, la rivoluzione digitale ha reso più facile la nostra vita ma ci ha esposto a nuove minacce, quali cibercriminalità, terrorismo informatico e ciberattacchi provenienti talvolta addirittura dagli Stati. A fronte dei gravi rischi collegati ai potenziali attacchi provenienti dal ciberspazio, seppure gli Stati membri rimangano responsabili della sicurezza nazionale, l'Unione europea deve sviluppare una politica comune e globale di ciberdifesa. In tale ottica, il Centro per la lotta alla criminalità informatica di Europol dovrà essere potenziato per divenire un punto focale per lo scambio di informazioni fra agenzie governative che si occupano di cibercriminalità, oltre che per fornire assistenza agli Stati membri. La Commissione poi dovrà adoperarsi per rafforzare i partenariati pubblico privato, per creare sinergie e soluzioni innovative fra i mercati civili e militari e per rafforzare la ciberdifesa attraverso la cooperazione internazionale e con la NATO per una più efficace difesa dai nostri paesi.